Mais, aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les femmes mais aussi les enfants et les bébés qui sont les victimes des groupes armés. La violence sexuelle a été utilisée à travers les âges parce que c'est une arme de destruction massive. L'an dernier, l'ONU a révélé un rapport accablant et a appelé à créer de nouveaux mécanismes pour briser le cercle de l'impunité. C'est un progrès d'apprendre que certains bourreaux ont été condamnés mais ce n'est pas suffisant car le pouvoir en place est complice, parce que cette barbarie est la conséquence directe de l'absence d'état de droit et du déni de justice au Congo. C'est aussi et surtout la conséquence des activités minières illégales pratiquées et protégées par des milices armées. Nous devons faire plus et mieux pour combattre ces crimes car nous sommes tous et toutes responsables de ces minerais de sang qui finissent dans nos téléphones et autres matériels informatiques.